Prace nad kolejną perspektywą finansową po 2020 roku są doskonałą okazją do przeglądu istniejących strategii makroregionalnych. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że są one przydatne dla większości regionów do rozwiązywania wspólnych problemów. By strategie makroregionalne były efektywne, muszą być oparte na długoterminowej wizji i niezbędnych zdolnościach administracyjnych. Oczywiście realizacja strategii makroregionalnych musi mieć zapewnione finansowanie, które nie może pochodzić jedynie z budżetu unijnego, ale musi być uzupełnione wkładem krajowym i regionalnym. Dlatego też państwa i regiony uczestniczące w omawianych strategiach powinny wyraźnie określić zobowiązania w zakresie zasobów ludzkich i finansowanie, jakie udostępnią na ich realizację. Niewątpliwie również uproszczenie procedur przyczyniłoby się do zwiększenia skuteczności działań podejmowanych w ramach strategii makroregionalnych.